Das Jahr 2015 wird ein ausschlaggebendes für die Entwicklung neuer Strukturen in der Internet Governance sein. An diesen international geführten Debatten muss sich die Europäische Union weiterhin intensiv beteiligen. Das IGF hat in der Vergangenheit einen konstruktiven und konkreten Rahmen für diesen internationalen Austausch mit allen Interessensvertretern geboten. Dieser sollte auch in Zukunft in Form einer Weiterführung und einer Verlängerung des Mandats des IGF gewährleistet sein.

Das Modell der Internet Governance durch verschiedene Interessensträger darf von daher nicht eingeschränkt werden. Der intergouvernementale Ansatz, der immer wieder von einzelnen Gruppierungen gefordert wird, ist, glaube ich, hier der falsche Weg. Von daher sind alle Mitgliedstaaten und auch die Interessensträger dazu aufgerufen, die Tragfähigkeit dieses Modells weiter zu stärken, indem auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene die Rechenschaftspflicht der Akteure verbessert wird, damit das Verfahren transparenter und inklusiver gestaltet werden kann und so ein wirklicher Output auch für die Arbeit vor Ort konkret gewährleistet wird. Die Internationalisierung der Hauptfunktionen und Organisationen des Internet ist von allergrößter Bedeutung. Die Internationalisierung von ICANN sollte daher weiter vorangetrieben werden, ohne zu Lasten von Vertrauen und Sicherheit zu gehen. Ich möchte daher besonders betonen, dass die Arbeit von ICANN uneingeschränkt rechenschaftspflichtig und transparent sein sollte.

Auch hier erwarte ich, dass die Europäische Kommission, dass wir als Parlament uns aktiv einbringen, und auch den Ansatz des Kollegen, eine stärkere Delegation zum nächsten IGF zu schicken, würde ich gerne unterstützen.